Pare a avea un caracter ușor formal și, deși toți suntem convinși că acest fenomen cu costuri sociale, cu costuri economice grave, trebuie eradicat, pașii pe care i am făcut ca societate pentru eradicarea lui sunt adesea formali și de foarte multe ori nesemnificativi. Două lucruri mi se par importante în acest raport faptul că se cere o susținere mai mare financiară din partea statelor membre pentru a finanța programele ONU pentru femei și faptul că Uniunea Europeană este motivată să susțină acel plan global de implementare pentru eradicarea violenței împotriva femeilor din 2015 de către Națiunile Unite.